To by sa bralo pravdepodobne ako výnimka.

Určitým typickým príkladom by mohol byť Irán, kde už máme prijaté určité presné pravidlá.